Pani Minister! Wysłuchaliśmy tutaj interwencji pani poseł Hübner i pana posła Jo Leinena, która w zasadzie jest prośbą słuchajcie, ponad dwa lata temu dostaliście jako Rada naszą propozycję, stanowisko. I co my usłyszeliśmy od pani minister? Że Radzie zależy na tym, żeby obywatele się interesowali wyborami, żeby wybory były transparentne, żeby możliwie dużo ludzi poszło do wyborów. Ale powiedzcie, jaka to jest metoda. Piąta prezydencja a może szósta nawet z państw różnych, nowych, mniej nowych, i zawsze jest ta sama odpowiedź. Trwają prace. Techniczne czynniki. Chcemy być w kontakcie. Będziemy w kontakcie. Będziemy informować. I co dalej? I nic. W tym momencie nawet ja nie chciałbym jakichkolwiek poszczególnych aspektów wnosić, tylko chciałbym skonstatować następująco Rada nie jest zainteresowana, niezależnie od prezydencji, tym żeby w akcie wyborczym, tym najważniejszym, ludzie wiedzieli, kogo wybierają, dlaczego, po co, co on ma tu robić. Radzie po prostu na tym nie zależy. I ja przyznam się szczerze, Pani Panayotova.